Apreciez faptul că președinția spaniolă își asumă, prin programul propus, proiecte care să întărească și să transforme Uniunea Europeană prin inovare și legitimizare. Cu toate acestea, îmi exprim regretul că programul președinției spaniole nu conține nicio referire concretă la căile navigabile interioare, în special la axa Rin Main Dunăre, cu toate că, în decursul anului precedent, Comisia Europeană s a angajat să elaboreze în 2010 o strategie pentru Dunăre. Sunt conștient că există numeroase alte priorități cărora președinția spaniolă trebuie să le facă față intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și schimbările în jurisprudență, transformările instituționale, gestionarea atenuării crizei și reluarea creșterii durabile. Cu toate acestea, consider că infrastructura de transport și, în primul rând, cea pe căile navigabile interioare, implicit pe Dunăre, precum și multimodalitatea, sunt modalități concrete și viabile de asigurare a unei dezvoltări durabile și de noi locuri de muncă și, din acest motiv, cred că lipsa unui astfel de element în programul președinției spaniole este un minus care trebuie de urgență remediat